þingsályktunar um landnýtingaráætlun fyrir ferðamennsku á miðhálendinu ég vil taka það fram hér í upphafi virðulegur forseti að ég er nú fyrsti flutningsmaður að þessu máli en það eru þingmenn allra flokka á því einnig þannig að það má segja að þetta mál nýtur þverpólitísks stuðnings

í þessari tillögu þá er það lagt til að iðnaðarráðherra og umhverfisráðherra hæstvirtir hafi forgöngu um að það verði gerð landnýtingaráætlun fyrir ferðamennsku á miðhálendinu þannig að unnt sé að taka vel á móti þeim aukna fjölda ferðamanna sem ferðast um hálendið án þess að ganga of nærri því það verður að segjast eins og er virðulegur forseti að það er mjög ankannalegt hvað við höfum hér í þinginu látið ferðamálin lítið til okkar taka ferðaþjónustan er í þriðja sæti þegar við skoðum hvaðan íslendingar fá sínar gjaldeyristekjur í fyrsta sæti er stóriðjan með um þrjátíu prósent af gjaldeyristekjunum í öðru sæti eru sjávarafurðirnar með tuttugu og sex komma þrjú prósent og í þriðja sæti eru tekjur af erlendum ferðamönnum sem eru um sautján prósent það er eiginlega stórmerkilegt hvað þingmenn eru viljugir til að ræða bæði stóriðju og svona sjávarútvegsmál en ekki ferðamálin ég tel að við verðum að gera hér mikla bragarbót á og þetta mál er til þess fallið að einmitt að styrkja ferðaþjónustuna og efla alla umgjörð í kringum hana það segir virðulegi forseti í greinargerðinni að þessi landnýtingaráætlun að það eigi að vinna hana í samráði við hagsmunaaðila þar eru týnd til samtök ferðaþjónustunnar ferðamálastofa ferðamálaráð ferðamálasamtök íslands og aðra hagsmunaaðila í ferðaþjónustunni eftir því sem við á umhverfisstofnun samband íslenskra sveitarfélaga samvinnunefnd um skipan miðhálendisins og skipulagsstofnun það er einnig kveðið á um það að það sé nauðsynlegt að leita til sérfræðinga svo sem í ferðamálafræðum við undirbúning og gerð þessarar áætlunar markmiðið er sett á árið tvö þúsund og fimmtán að þessi áætlun landnýtingaráætlun eigi að vera tilbúin það ár það styttist nú verulega í þetta ártal virðulegi forseti en af hverju þarf að vinna þetta svona hratt og af hverju í ósköpunum þarf yfirleitt að vinna að svona áætlun jú það er nú þannig að ferðamönnum á íslandi hefur fjölgað mjög mikið síðustu áratugi ef við lítum til baka þá getum við séð það að á síðustu fimm árum þá hefur ferðamönnum fjölgað um tæplega tíu prósent á ári þetta er árlegur vöxtur upp á um tíu prósent við héldum að yrði kannski fækkun í ár en það virðist ekki vera og nýjustu fregnir eru bara ef maður skoðar ágúst þá er tólf prósent aukning frá ágúst í fyrra til ágúst í ár þannig að hingað streymir mikill fjöldi ferðamanna á síðasta ári var þessi fjöldi fimm hundruð og tvö þúsund ferðamenn plús sextíu þúsund sem komu með skemmtiferðaskipum

á íslandi og talið jafnvel að það verði fleiri erlendir ferðamenn á vegum landsins að sumri til heldur en íslendingar það er svolítið merkilegt virðulegur forseti en til þess að taka á móti öllum þessum fjölda án þess að skemma viðkvæma náttúru og hvað þá að skemma upplifun ferðamannanna sjálfra þá þarf að vinna áætlun við erum að selja hér virðulegur forseti náttúruna það er ímyndin sem við erum að selja til erlendra aðila ísland er kynnt með þeim hætti að hér sé náttúrufegurð mikil hér sé hreint og fallegt og að hér séu ósnortið víðerni við getum séð það samkvæmt könnunum að sjötíu og sex prósent ferðamannanna komu einmitt til að upplifa þetta upplifa náttúruna það má líka koma því á framfæri að tuttugu og sex prósent ferðamanna fara í landmannalaugar þetta er ótrúlega há tala sjötíu og fimm prósent fara á gullfoss og geysi þannig að það er alveg ljóst að hálendið er mjög mikilvæg auðlind og órjúfanlegurhluti af þessu aðdráttarafli sem ferðamenn eru að koma og sækjast eftir en til þess að forðast óafturkræfar breytingar á náttúrunni þá þarf að rannsaka svokölluð þolmörk ferðamennsku hvað þola einstakir staðir marga ferðamenn án þess að staðirnir trampist niður eða eyðileggjast eða hin félagslegu þolmörk hvað þola staðirnir mikið af fólki áður en þeir fara að

þetta þarf að rannsaka miklu meira en nú hefur verið gert ég vil nefna það að samtök ferðaþjónustunnar hafa svolítið rætt þessi mál á fundi sínum tuttugasta og fimmta febrúar þá til dæmis ályktuðu þau samtök gegn uppbyggðum vegi yfir kjöl af hverju gerðu þau það jú af því slík framkvæmd mundi gjörbreyta upplifun ferðamanna þau vildu sem sagt ekki að hálendið væri svona svipt þessum einkennum sínum öræfastemningu og telja að það hafi mikið gildi fyrir þjóðina og vilja því ekki spilla svona þessari upplifun mér fannst þetta ný hugsun og skemmtileg að sjá það að samtök ferðaþjónustunnar skyldu álykta á þessa leið varðandi víðernin þá er það skilgreint samkvæmt lögum hvað er svokallað ósnert víðerni á íslandi það sem er ósnortið víðerni samkvæmt lögum eru það þarf að vera landsvæði sem að minnsta kosti tuttugu og fimm ferkílómetrar og það þarf að vera að minnsta kosti fimm kílómetrar í næsta svona manngert virki eða manngert hús eða manngert eitthvað það sem stenst þessar kröfur er svokallað

það eru ferðamenn sem sækja hingað vegna þessara ósnortnu víðerna og ef við skoðum og skilgreinum hvar þessi víðerni eru og kortleggjum þau þá sjáum við virðulegi forseti að þessi víðerni eru ef við tökum jöklana frá þá eru þau þrjátíu og eitt prósent landsins er þetta mikið eða er þetta lítið í öllu svona vestrænu samhengi er þetta mikið danmörk það er örugglega núll prósent víðerni það er allt snert það er ekkert sko fimm kílómetrar í næsta hluta eða tuttugu og fimm kílómetrar ósnert heildarsamhengi einhvers landsvæðis

en þetta er mjög mikil sérstaða og að mínu mati þá þarf að vernda þessa sérstöðu og við þurfum að gera það skipulega og átta okkur á því að við getum nýtt okkur þessa sérstöðu til að afla okkur tekna þetta auðvitað togast svolítið á við hugmyndir um til dæmis virkjanaframkvæmdir þetta verðum við að fara í gegnum og skoða miklu betur heldur en við höfum gert það hafa nokkrir aðilar verið að rannsaka þessi mál ég vil nefna það að árið tvö þúsund og sjö þá veitti tækniþróunarsjóður styrk til að gera landnýtingaráætlun á suðurhluta hálendis íslands og verkefnið vann anna dóra sæþórsdóttir dósent í ferðamálafræðum við háskóla íslands ásamt rögnvaldi ólafssyni dósent í eðlisfræði og forstöðumanni stofnunar fræðasetra háskóla íslands og rannveigu ólafsdóttur dósent í ferðamálafræðum háskóla íslands og sérfræðingi við rannsóknamiðstöð ferðamála þetta verkefni var mjög spennandi þarna var verið að rannsaka þolmörk og hvernig væri hægt að nýta hvert svæði á

það var verið að skoða hvar væri hægt að hafa hópana hvar eiga gönguhóparnir að vera hvar eiga hestahóparnir að vera hvar á jeppafólk að vera og fólk á vélsleðum og svo framvegis

aðalverkefninu var hafnað mér finnst þetta sýna svolítið hvað við erum skammsýn virðulegur forseti þarna kemur verkefni sem er svo sannarlega þörf á að vinna það fær bara svona undirbúningsstyrk en ekki aðalstyrkinn að vísu komu ferðamálastofa vegagerðin inn og úthlutuðu að hluta til í þetta verkefni þannig að það var hægt að styrkja þetta verkefni á kili það kostar að rannsaka og það kostar að gera áætlanir ég vil því nefna að það er núna verið að skoða tekjuöflun það er í stefnu ríkisstjórnarinnar að

í gegnum ferðaþjónustuna þannig að nú er tími til þess að taka umhverfisgjöld það er einungis spurning um hvernig gjöld ég læt það liggja á milli hluta í bili hvernig það verður gert en er tilbúin til að skoða flesta hluti í því sambandi ég vil nefna sem dæmi af hverju þetta er mikilvægt ef við tökum dæmi þá skulum við velja hakið á þingvöllum upplýsingamiðstöðina hakið það er dæmi um það að þangað koma átján hundruð manns á sömu mínútunni á einni mínútu það er sérstaklega þegar farþegaskipin stóru eru hérna í reykjavíkurhöfn þó það sé verið að reyna að dreifa rútunum það er dæmi um að eitt farþegaskip þarf níutíu og fimm rútur níutíu og fimm rútur til að þjónusta hérna gullfoss og geysis hringinn til dæmis þó það sé verið að

á árinu þar á eftir en þetta bara sýnir hvað þarf að styrkja innviðina mikið við verðum að geta tekið á móti þessum hópi og hver á að borga þetta að mínu mati á ekki hinn almenni skattgreiðandi á íslandi að borga þetta ferðamennirnir sjálfir eiga að borga þetta þess vegna verðum við að taka gjöld ég vil líka nefna hér að samtök ferðaþjónustunnar samþykktu á sínum aðalfundi tvö þúsund og sjö að skora á stjórnvöld að vinna svona landnýtingaráætlun eins og hér er gert ráð fyrir í þessari tillögu þau segja virðulegur forseti að það sé bráðnauðsynlegt að varðandi nýtingu auðlindanna náttúruauðlindanna til ferðaþjónustu þá er mikilvægt að kortleggja til þess að hægt sé að undirbúa fjárfestingu í innviðum og markaðsstarfi það er þetta eru skref númer eitt það er að gera áætlanir númer tvö er síðan að fjárfesta í innviðum og markaðsstarfi þannig að það er svo brýnt að samþykkja þetta mál til þess að við getum nú farið að byggja upp skynsamlega þessa ferðaþjónustu til framtíðar ég vil nefna það að það hafa margir sýnt þessu skilning til dæmis var fjallað um þetta mál í leiðara morgunblaðsins fyrir stuttu af því umræðan hefur verið um áætlanagerð mjög mikil í sjávarútvegi hún er mikil í stóriðjunni rannsóknir um rammaáætlun vatnsafls og jarðvarma kostar sko hundruð milljóna ef ekki milljarða allar þær rannsóknir hafrannsóknastofnun ég held hún sé að taka til sín sko mjög háar upphæðir af fjárlögum næsta árs til dæmis heilu rannsóknastofnanirnar eru í kringum þessar greinar en allt of lítið í ferðaþjónustuna nánast ekkert þetta er algjörlega með ólíkindum virðulegur forseti leiðari morgunblaðsins setti þetta svo skemmtilega upp og spurningin var fugl eða ferðamaður það er það er búið að rannsaka mjög mikið í sambandi við fugla en nánast ekkert í sambandi við ferðamenn þessu þurfum við að breyta ég vil taka það fram hérna líka að ég held að stjórnvöld séu svolítið að vakna af þessum svefni við áttum orðastað hér um þessa áætlanagerð rannsóknir og áætlanagerð í ferðaþjónustu fyrir stuttu sú er hér stendur og fleiri þingmenn og hæstvirtur ráðherra ferðamála sem er katrín júlíusdóttir hæstvirtur ráðherra þar kom fram í máli hæstvirts ráðherra að hún væri mjög jákvæð gagnvart því að einmitt að fara í þetta verkefni fara í rannsóknir og áætlanagerð í ferðaþjónustunni og ætlaði að beitasér fyrir því að það yrði skoðað hvernig væri hægt að hefja það starf ég fagna því sérstaklega þannig að ég vona virðulegur forseti að okkur beri gæfa til að skoða þetta mál hér í nefndum þingsins og svo verður að mínu mati að samþykkja svona mál af því það er eiginlega ég ætla nú að leyfa mér að ég ætla ekki að taka mjög djúpt í ári en það er eiginlega hneyksli það er eiginlega hneyksli hvað við erum búin að

þetta land er svo merkilegt þetta er svo dýrmætt fólk vill koma og skoða það en við megum ekki taka á móti fólki og gera þetta bara hipsumhaps virðulegi forseti hér þarf að skipuleggja það þarf að dreifa fólkinu það þarf að ákveða hvort við séum jafnvel komin að þolmörkum á einhverjum stöðum þar hef ég áhyggjur af landmannalaugum því miður hafa rannsóknir sýnt og

þetta er auðvitað svolítið leiðinlegt að heyra en við verðum að gera okkur grein fyrir því að í ýmsum öðrum ríkjum að þar er bara hreinlega settur kvóti á staði við tökum á móti tíu manns og þeir ganga hér viku eða hvernig sem það nú verkast

hvernig ferðamenn eru það sem við erum að fá hvað vilja þeir fá og getum við orðið við þeirra óskum það er nefnilega ekki víst að við viljum fá hingað ferðamenn sem ætla sér að sitja úti í bíl og keyra upp að hverjum einasta stað og þurfa ekki að labba nema eitt skref til að sjá staðinn ég held að við eigum miklu frekar að gera út á meira af umhverfisvænni ferðamennsku þar sem fólk er að leita að ævintýrum skoða fallega náttúru takast á við umhverfið og geti átt hér skemmtilegar ferðir án þess að verða fyrir miklum vonbrigðum við erum að selja náttúru íslands og þá verðum við að geta boðið upp á að fólk sjái hana í sínu besta umhverfi eins og hægt er